ersatzlos zu streichen. Studien über Offshore Wind in der Nordsee, Weiterbildungswerkstätten für Beamte in Regierungen zur Umsetzung der EU Gebäuderichtlinie, Weiterbildungsveranstaltungen für Architekten und Ingenieure, wie wir Fast Null Energie Häuser bauen, Netzwerke zwischen progressiven Bürgermeistern in Europa ich könnte die Liste weiterführen. Warum soll all dies jetzt zerstört werden?

Wenn Frau Geoghegan Quinn und Herr Oettinger nicht mit einem konkreten Projekt kommen, dann werden wir als Parlamentarier gezwungen sein, das alte CIP Programm, das Competiton and Innovation Programme wieder aus der Taufe zu heben und das Programm Horizont 2020 wieder zurückzustutzen auf das, was es sein sollte ein separates Forschungsprogramm und ein gut organisiertes Innovationsprogramm. Die Kollegen, die hier sind, wissen, wie sehr wir an diesem Programm hängen.